Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'effettivo riconoscimento reciproco automatico dei diplomi secondari è una precondizione senza la quale non potremo arrivare a costruire una vera Europa dei cittadini e, più in particolare, un vero spazio europeo dell'istruzione entro il

L'effettiva fruizione del principio di libera circolazione delle persone, che siano studenti o lavoratori, e di libertà di stabilimento passa anche dalla rimozione di tutti quegli ostacoli che, di fatto, non permettono ad oggi o non facilitano la possibilità di lavorare, soprattutto ai giovani, in uno Stato membro grazie al riconoscimento del titolo di studio acquisito in un altro Stato.

Ad oggi circa il 65 degli europei in possesso di un titolo di studio incontra difficoltà nel farselo riconoscere fuori dal proprio paese e il 59 di quanti studiano per un periodo in un istituto di un paese UE diverso dal proprio hanno difficoltà nella convalida dei crediti una volta rientrati nel proprio paese. Ad oggi passi avanti sono stati compiuti, ma solo attraverso accordi bilaterali tra alcuni Stati, passi peraltro che costituiscono importanti riferimenti per procedere al riconoscimento automatico dei diplomi in tutta l'UE. Come Unione europea dobbiamo quindi aprire una rotta nuova affinché gli Stati membri, superando resistenze e reticenze, riconoscano reciprocamente il valore dei titoli di studio rilasciati da altri paesi membri dell'UE, se proprio del caso definendo integrazioni nei programmi di studio per acquisire livelli sostanzialmente omogenei di preparazione ai fini, ad esempio, delle dichiarazioni di comparabilità dei diplomi di scuola secondaria superiore. Tutto ciò per dar vita, finalmente, a un reale spazio europeo dell'istruzione che consenta una forte mobilità a studenti, docenti e lavoratori, tenendo debitamente conto delle oggettive esigenze delle persone con disabilità o svantaggiate, rifugiati e migranti compresi.